Znepokojuje ma skutočnosť, že v krajine naďalej dochádza k prenasledovaniu ľudí s určitým presvedčením aj náboženských skupín vrátane kresťanov, veď známy je prípad ženy, ktorá na základe šarí´a law na základe využitia zákona o rúhaní vlastne čaká na popravu. Fakt, že islamské extrémistické zložky sa stále nachádzajú priamo v pakistanských bezpečnostných silách, neprispieva k stabilite krajiny a zjavne naštrbuje dôveru v to, že krajina sa bude riadiť pravidlami právneho štátu. Dúfam teda, že reformný proces v krajine sa bude prehlbovať a chcel by som preto vyzvať všetky politické sily, ale aj náboženské inštitúcie k výraznejšej podpore práve umiernenosti, tolerancie a vzájomnej úcty medzi komunitami.